Riasztó mértékű az európai ifjúsági munkanélküliség, ahogy erről ma többször volt szó, és még riasztóbb, hogyha az átlagos adatok mögé nézünk. Azt látjuk, hogy növekedtek a tagállamok közötti különbségek ezen a területen, és egy egy tagországon belül is nagyon nagyra nőnek az esélykülönbségek, főleg az alacsony iskolai végzettségűek hátrányára. A fiatalok feleslegességérzése jó táptalaja a szélsőséges eszmék terjedésének, és nagyon sok emberi tragédia okozója. Sürgős gyakorlati teendőink vannak, ki kell használnunk a belső piac adta lehetőségeket, hogy a fiatalok valóban mobilak lehessenek, ezt azonban úgy kell tennünk, hogy ne szívják el a jobb munkaerőpiaci helyzetű országok a jó képzettségű, magas képzettségű fiatalokat a rosszabb helyzetű országoktól. Meg kell oldani az oktatásból az átmenetet a munkaerőpiacra, nem szabad elvonni forrásokat az oktatástól ahogy látjuk nagyon sok országban, hogy csökkennek ezek a források és külön gondot kell fordítanunk a hátrányos helyzetű fiatalokra, romákra, fogyatékossággal élőkre, bevándorló fiatalokra. Csak egy összehangolt, célzott programsor az, amivel el tudjuk kerülni azt, hogy egy egész nemzedék érezze elveszettnek magát, ennek az összes következményével.